Știm cu toții că Uniunea Europeană nu este singura care recunoaște oportunitățile pe care o economie inteligentă și ecologică le oferă în vederea unei competitivități și a unei prosperități sporite. China este una dintre țările care a definit priorități similare și investesc masiv în industrii emergente, tehnologii ecologice, tehnologia informațiilor și comunicațiilor și rețele inteligente. Pe lângă o strânsă colaborare în aceste sectoare ale economiei, consider că un alt domeniu prioritar, ce trebuie analizat, îl reprezintă comerțul. Unul dintre factorii motor ai creșterii, ai ocupării forței de muncă și a investițiilor atât în UE cât și în China. Trebuie să întreprindem acțiuni în cadrul cooperării bilaterale pentru a garanta reducerea barierelor în calea fluxurilor comerciale și a investițiilor și pentru a promova un comerț bazat pe norme bine definite.